Monsieur le Président, je voudrais dire ceci au président du groupe libéral le jour où il arrivera, avec ses gouvernements libéraux, à jouer la pleine solidarité pour l'ensemble des différents pays, je suis sûr qu'avec mon groupe, au niveau de la Grèce, je vais gagner, je serai avant toi, et je te le rappellerai ici dans cet hémicycle.